Voorzitter, het lijkt me aardig om met elkaar af te spreken dat we elkaar over een jaar of drie vier weer treffen en dat we lachend terugkijken op het achterhoedegevecht dat wij in deze dagen hebben gevoerd. Want het treurige is dat maatschappelijke transities zo vreselijk snel gaan dat we als wetgevers simpelweg te langzaam zijn. Wij rijden met elkaar in dat kleine dieseltje, tuffend over de rechterbaan met de conservatieven achter het stuur, terwijl we snoeihard worden ingehaald op de linkerbaan door de auto van de toekomst.

Ik ga voor het compromis stemmen, maar ik weet nu al dat het over twee jaar al achterhaald is en gelukkig maar de markt gaat veel harder dan wij als wetgevers kunnen.